Herr Präsident! Wir alle haben intensive Diskussionen hinter uns, aber um was geht es bei dieser Reform? Es geht um die Beendigung der Ausbeutung der europäischen Künstler, die im Internet stattfindet. Wir reden hier von den großen US Plattformen wie Google und Facebook, die seit Jahren Riesengewinne einfahren, und das auf Kosten der europäischen Kreativen. Das sollten wir nicht weiter hinnehmen, und mir ist völlig unerklärlich, wie man eigentlich diesen extremen Internetkapitalismus von einigen auch noch befördern kann. Während die anderen America first rufen, unsere Daten missbrauchen und unsere künstlerischen Inhalte ausbeuten, sollten wir langsam mal anfangen, auch an der Seite unserer europäischen Kreativen zu stehen, unsere Werte schützen. Ansonsten droht hier eine kreative Insolvenz. Es geht bei dieser Reform aber auch darum, existierendes Recht nämlich Urheberrecht und das Grundrecht auf Eigentum hier in eine Balance zu bringen und nicht dem kulturellen Diebstahl weitestgehend die Türen zu öffnen. Was spricht denn dagegen, dass wir Urheberrechtsverstöße vermeiden wollen? Was spricht dagegen, dass wir eine faire Vergütung für Journalisten, Verlage und Künstler wollen? Und was spricht dagegen, dass große Plattformen mehr Verantwortung übernehmen müssen? Die extreme Kampagne von Google, Facebook und Amazon, der wir im Moment ausgesetzt sind, die hier ins Haus getragen werden, die sogar Kinder von Abgeordneten betreffen, da sie angerufen werden das alles beruht auf Lügen. Sie finden keinerlei Beeinträchtigungen für den einzelnen Nutzer.